Doresc să îl întreb pe domnul Tatarella știați că, din momentul proiectării unui nou tip de motor ecologic, durează aproximativ șapte ani până la introducerea acestuia pe piață? De aceea, cred că este nevoie de o perspectivă și după 2020 și acest lucru este prevăzut și în raportul privind transportul ecoeficient realizat de STOA unde, împreună, suntem membri. Deci, aș vrea să analizați perspectiva de după 2020 și din acest punct de vedere, și anume că orice motor nou ecologic apare pe piață abia după șapte ani din momentul proiectării.